Polacy za to, że byli honorowi i nie kolaborowali z Hitlerem, jak wiele państw, ponieśli straszliwe straty.

Straciliśmy prawie 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony obywateli pochodzenia żydowskiego.